Señor Presidente, señor Comisario, colegas, cuando un asunto despierta estas profundas sensibilidades y plantea importantes desafíos para la eficacia, la coherencia y la credibilidad de la Unión como actor global, no resulta fácil tomar decisiones de forma sosegada ni lograr los deseables consensos, máxime cuando se trata de Oriente Medio, con un proceso de paz estancado, y en vísperas de elecciones en Israel. En este momento creo que desde el Parlamento tenemos que mantener la cabeza fría y asumir plenamente nuestras responsabilidades, asegurando que la Unión Europea negocia y aplica sus acuerdos de forma eficaz, coherente y, desde luego, respetando los Tratados, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia y la legalidad internacional. El Protocolo relativo a la evaluación de la conformidad y aceptación de productos industriales que debatimos hoy, plantea, desde mi punto de vista, problemas legales, técnicos e institucionales para la Unión Europea que deben ser suficientes para aunar un consenso en esta Cámara. El Servicio Jurídico del Parlamento nos ha confirmado que si Israel nombra a una autoridad responsable para la aplicación de este Protocolo, con competencia en todo Israel, la Unión Europea no podrá reconocerla y el Protocolo no podrá aplicarse, porque no podemos desconocer que, de acuerdo con la legislación israelí, el territorio de Israel incluye territorios más allá de las fronteras de 1967. Por este motivo, nuestro grupo, Socialistas y Demócratas, ha impulsado y apoya enmiendas que piden que el Consejo realice una declaración interpretativa que permita evitar un reconocimiento implícito de la soberanía israelí sobre esos territorios

Por otra parte, si fuera aprobado este Protocolo en las condiciones actuales, podrían modificarse y ampliarse para incluir otros productos industriales sin consultar al Parlamento, con lo cual volveríamos a encontrarnos otra vez con un problema de legalidad internacional.